Signor Presidente, onorevoli colleghi, NTP e CTBT sono acronimi purtroppo perfettamente sconosciuti per troppi milioni di cittadini europei e acronimi che strappano un sorriso amaro a coloro che si occupano di relazioni internazionali. Il sorriso è davvero amaro pensando alle bellissime aspirazioni di questi trattati che, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono disattese proprio da quelli Stati ai quali sono prioritariamente rivolte. Mi rivolto in particolare ai cinque che siedono nel Consiglio di sicurezza dell'ONU con diritto di veto, per non parlare di India, Pakistan, Nord Corea e Israele. Nessuno di questi Stati ha mai tolto l'impiego di queste armi dalla propria dottrina militare e quindi è normale vedere rinvii, posizioni tattiche, assenze ingiustificate e ingiustificabili. Lo sa bene chi era presente a Oslo nel marzo 2013, a Nayarit nel febbraio 2014 e da ultimo a Vienna. Il nostro impegno per un disarmo nucleare multilaterale, come lei diceva prima, signora Alto rappresentante, deve essere comune e totale verso i nostri Stati membri e verso tutti gli altri Stati che hanno simili arsenali, specie in un momento come questo in cui sappiamo bene che tipo di confronto geopolitico sta avvenendo sul terreno ucraino. Dobbiamo dotarci di uno strumento giuridicamente vincolante e, da questo punto di vista, saluto con favore la possibilità di una risoluzione del Parlamento. Un pensiero per chiudere sui test nucleari e il CTBT. Chiedessero agli abitanti delle Isole Marshall che hanno fatto da cavia per un inferno nucleare che cosa vuol dire e quanto è importante la necessità di avere un bando totale di questi tipi di esperimenti e noi sosteniamo la loro richiesta di un risarcimento da parte degli Stati Uniti.